In diesem Zuge müssen auch die Antiterrorgesetze angepasst werden, denn sie sind der Ursprung für viele dieser Irritationen, die in der Türkei passieren.